Ich möchte die zwei Minuten nur kurz nutzen, um auf einige Debattenbeiträge einzugehen, die einige der Kollegen hier gemacht haben.

Das heißt, der Treibstoffverbrauch ist das entscheidende Kaufkriterium. Das heißt, wir müssen die Industrie auch gar nicht dazu zwingen und schon gar nicht brachial und mit Gewalt verbrauchsarme Fahrzeuge zu bauen. Wenn es einen Hersteller gibt, der wahrscheinlich nach Carl Schlyter das Wunderfahrzeug erfindet, das nichts mehr emittiert und genauso viel kostet wie die, die heute da sind, dann hat der wahrscheinlich sofort einen Weltmarktanteil in signifikanten Größenordnungen.

Und wenn die Anschaffungspreise für Neufahrzeuge zu hoch werden, dann ist der Effekt schlicht und einfach der, dass die älteren länger gefahren werden. Und dann haben wir bei den CO 2 Emissionen am Ende des Tages nichts erreicht.

Es ist eine kühne Behauptung zu sagen, dass die Kostenkompensationen immer erreichbar sind und immer am Markt so durchsetzbar sind. Ich war überrascht, dass Matthias Groote jetzt doch wieder für die Geschwindigkeitsbegrenzer plädiert hat und das auch noch mit den schweren Nutzfahrzeugen verglichen hat. Bei den schweren Nutzfahrzeugen gibt es für meine Begriffe zu Recht Geschwindigkeitsbegrenzer aus Verkehrssicherheitsgründen. Der 30 Tonner sollte eben nicht mit 150 km h auf der Autobahn fahren. Aber ich möchte gerne erleben, wie du das dem kleinen Handwerksmeister und dem Bäckermeister und dem Paketlieferanten erklärst, dass hier Fahrzeuge bei 120 km h abgeregelt werden. Da bevormunden wir die Leute. Und das führt auch wer selber Auto fährt, weiß das manchmal zu unsicheren Situationen auf Autobahnen. Ich hoffe also, dass wir den Kompromiss, wie wir ihn haben, so heute annehmen und alle die offenen Fragen, die über das Jahr 2020 hinaus zu klären